Az elmúlt időszakban számos választást tartottak Európa szerte, és kivétel nélkül, minden alkalommal azért kellet szorítanunk, hogy nehogy a szélsőséges, Európa ellenes erők kerüljenek ki győztesen.

Az illiberális demokrácia zászlaját lengetve, egyre távolodik az európai értékektől, és ennek megfelelően alakul a magyar emberek élete is. Hatalmas szakadék tátong az Orbán kormány oligarchái és az igazi magyar valóság között, miközben az egyre növekvő orosz befolyásnak köszönhetően most már biztonsági kockázatot is jelent a putyini minta szerint eljáró Orbán kormány.